Domnule președinte, domnule comisar, fără îndoială și eu susțin Acordurile de asociere cu Georgia și Moldova. Sper, domnule comisar, ca eventuale accidente politice să nu întrerupă parcursul european al acestor țări și să avem de a face și pe viitor cu un discurs coerent și foarte susținut pentru sprijinirea Parteneriatului estic și nu pentru ignorarea acestuia în detrimentul altor politici sau în beneficiul altor politici. Domnul Štětina are dreptate, Federația Rusă violează integritatea celor două țări și cred că permanent în discursurile noastre ignorăm această realitate geopolitică. Îmi doresc, stimați colegi, ca alegerile următoare să aducă la putere în Georgia și în Moldova forțe politice care să urmărească în continuare parcursul european și care, într o zi, să nu întoarcă spatele Uniunii Europene, să meargă spre Moscova iar noi să rămânem fără obiectul muncii în astfel de dezbateri. Fără îndoială, în ceea ce privește Moldova, o serie de progrese s au făcut.